Ils occupent une place prépondérante dans l'économie européenne de la santé je pense que c'est important de le dire et jouent un rôle déterminant pour notre espérance de vie, qui ne cesse d'augmenter.

Je me souviens d'avoir été corapporteur d'une résolution en 2012 après les scandales de 2010 et de 2012, il fallait absolument demander à la Commission européenne de nous proposer un dispositif de protection.